Ich möchte mich auch bei Frau Göncz bedanken, weil natürlich die Sorge, wie junge Arbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden können, absolute Priorität hat.